De kern van de zaak is dat de Iraakse overheid niets, maar dan ook niets doet om de veiligheid van de christenen te waarborgen. Dat is trouwens geen alleenstaand geval in grotendeels islamitische landen.

Ik denk dat wij echt oprecht niet genoeg doen om van het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie meer dan enkel holle retoriek te maken. En ik betreur dat.